Gleichzeitig aber müssen Sie auch spüren, wie derzeit Hunderte Millionen Menschen den Atem anhalten, weil sie um etwas Angst haben, was in dieser Generation nicht erwartbar war. die Sorge um den Euro. Zunächst einmal haben wir die Sorge, wie es weitergeht mit den halb und einjährigen Refinanzierungsgeschäften und wie es Ihnen gelingen wird, den Rückzug aus diesem außerordentlichen Liquiditätsmaßnahmenpaket zu gewährleisten. Nur finanzpolitische Masochisten können Ihnen da keine glückliche Hand wünschen.

Ich warne, gerade als Österreicher, vor dem jetzt hier aufkommenden Deutschland Bashing. Passen Sie auf, denn gerade aus diesem Land kam so viel Stabilität. Die dürfen jetzt nicht bestraft werden, weil sie vieles besser gemacht haben als andere, und man kann nicht Solidarität haben mit Leuten, die Misswirtschaft, Verschwendung und überzogene Verwaltungsmaßnahmen betrieben haben.